Am votat în favoarea raportului, deoarece China rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Uniunii. În contextul crizei, numeroși investitori chinezi și au reorientat atenția înspre piețele europene. De aceea, relațiile cu China trebuie să fie consolidate, fără a neglija însă aspectele sensibile, precum cele legate de respectarea drepturilor omului. De asemenea, mă preocupă faptul că pedeapsa cu moartea este încă în vigoare în China și, anual, au loc mii de execuții în această țară. Este deosebit de importantă respectarea de către China a angajamentelor asumate în dialogul din cadrul Parteneriatului cu Uniunea. Totuși, trebuie identificate acele domenii în care cooperarea dintre Uniune și China poate aduce avantaje ambelor părți. România are o lungă tradiție de cooperare cu China, iar țara mea a promovat prezența investitorilor chinezi pe piața românească.